Navyše neobjasňuje ani politické mechanizmy na zabezpečenie súdržnosti a jednotnosti medzi rôznymi zložkami zahraničnej politiky vrátane tých, za ktoré zodpovedá Komisia.

Hovorili ste vo svojom vystúpení, pani Ashton, o mnohých veciach, ktoré sa podarili, o mnohých intervenciách, ktoré pomohli. Chcem Vás požiadať z tohto miesta o intervenciu pre syna jednej Európanky, občianky Slovenskej republiky.

Je to krajina, ktorú ste spomínali, kde sme pomáhali egyptským ženám. A ja chcem aj v tomto pléne požiadať kolegyne a kolegov, poslankyne a poslancov, a Vás, z pohľadu Vášho mandátu a so silou Vášho mandátu, aby ste Kataríne Azab pomohli získať malého Adamka naspäť na Slovensko.